Jednou z tém rokovania Rady Európskej únie bolo aj definovanie nového krízového mechanizmu eurozóny. Aj keď predsedovia prítomných vlád našli zhodu na vytvorení stáleho eurovalu, ukazuje sa, že o jeho konečnej podobe budú musieť ešte diskutovať s odborníkmi vo svojich krajinách. Keď sa totiž pani Radičová, predsedníčka slovenskej vlády, vrátila z Bruselu domov, dozvedela sa, že pre svoju pozíciu deklarovanú na rokovaní Rady nemá v národnom parlamente dostatočnú podporu. Bez korektného a precízneho dopracovania mechanizmu riadeného bankrotu nesolventných krajín, aktivovaného aj v rámci eurozóny, sa totiž navrhnutý stály mechanizmus stáva skôr trvalým nástrojom zadlžovania Európy. A preto ho v takejto podobe nemôže akceptovať žiaden zodpovedný národný parlament.